Raportul ar trebui să fie obiectiv și să aibă ca finalitate anchetarea unor încălcări posibile ale drepturilor omului. Din păcate, formularea unor acuzații directe la adresa anumitor state membre, fără existența unor dovezi concrete, mă face să nu pot să îl susțin în totalitate. Nu pot să nu remarc că din acest document se poate deduce că Parlamentul European știe deja ce s a întâmplat cu aceste presupuse acțiuni secrete ale CIA și deține deja verdictul, substituindu se astfel autorităților judiciare. Rolul nostru de reprezentanți ai cetățenilor europeni nu este acela de a înlocui autoritățile de aplicare a legii, ci de a veghea că aceste autorități își îndeplinesc în mod corect obligațiile ce le revin, astfel ca cei care au greșit să plătească, iar astfel de acțiuni să nu se mai întâmple în viitor.